Wir begrüßen ausdrücklich, dass Sie, Herr Vizepräsident Ansip, sich heute Abend der Debatte über den Einsatz von elektronischen Identifikationsmitteln im europäischen Binnenmarkt stellen und hier ja auch deutlich zum Ausdruck gebracht haben, dass Sie wollen, dass mehr dieser elektronischen Identifikationsmöglichkeiten genutzt werden. Die Notwendigkeit für diese digitalen elektronischen Identifikationsmöglichkeiten nimmt täglich zu, weil immer mehr Bürger eben auch Dienste inzwischen digital in Anspruch nehmen, die nur dann sicher und zwar sicher im Sinne der Bürgerinnen und Bürger und der Nutzer einerseits, aber auch sicher im Sinne der gesetzlichen Vorgaben anderseits genutzt werden können. Und dafür brauchen wir sichere, reliable services Es gibt ja und Sie kommen selber aus Estland eine Reihe von Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die da bereits erste Schritte unternommen haben.

In Deutschland gibt es bereits einen Vorreiter, der leider nur sehr wenig genutzt wird, weil die Anbindung des Ausweisdokuments an den digitalen Geschäftsverkehr am Ende über eine Schnittstelle erfolgen muss, die bisher noch nicht hinreichend einfach geklärt ist.

Aber ich glaube, dass wir uns einig sein müssen, dass jedes neue Mittel, das wir in der Europäischen Union einsetzen, eins zur zwingenden Voraussetzung hat absolute Datensicherheit für die Nutzer und absolute Sicherheit, soweit sie hoheitlich verlangt wird. Deswegen sollten wir schon versuchen, den Binnenmarkt über die elektronische Identifikation herzustellen. Wir sollten jetzt nicht 28 unterschiedliche nationale Systeme entwickeln, um dann hinterher der Frage nachzugehen, wie wir die verbinden können. Aber wir sollten gleichzeitig auch die berechtigten Anliegen der Mitgliedstaaten und der Wirtschaftsbeteiligten nach sicheren Verfahren ernst nehmen und gemeinsam nach Möglichkeiten suchen, dass die Europäische Union mit dem eGovernment Action Plan hier einen wichtigen Schritt in die digitale Zukunft tun kann.